une escroquerie scientifique économétrique qui devient une escroquerie politique. Dans le contexte où les citoyens européens attendent une relance de leur économie, quand on leur promet comme cela des points de croissance qui n'ont jamais été réalisés dans le passé, je considère que oui, là, il y a mensonge. Si ce Parlement adopte cette résolution, sans que vous permettiez, Monsieur, aux citoyens européens de savoir ce qui va se négocier, alors que ce sont des choix de société qui vont se négocier, quand vous même, Monsieur, cher collègue, vous n'avez pas de mandat de négociation... Est ce que vous avez une copie du dernier mandat de négociation? Vous allez adopter une résolution, vous allez apporter un soutien à la Commission, sans savoir ce qu'elle est en train de vouloir négocier.